Domnule președinte, intervenția mea privește educația e un domeniu cu o subfinanțare cronică în România, între 3 și 4 procente din PIB. Școala e săracă și profesorii mor de foame, iată fraza rostită cel mai frecvent despre educația din țara mea. Luând în seamă această situație, acum cinci ani, la inițiativa președintelui, toate partidele politice din Parlamentul României au semnat un Pact Național pentru Educație, care prevedea ca, în fiecare an, 6 procente din PIB să fie alocate școlilor, liceelor și universităților. De atunci încoace nu a existat guvern care să respecte acest angajament. Săptămâna trecută, străzile Bucureștiului au fost inundate de profesorii care au ținut să le amintească prevederile Pactului. Fără educație, nu există nație, au spus ei, nici viitor în Europa, aș adăuga eu. Cer guvernului USL să dea satisfacție dascălilor români, dacă nu, să plece.